Smottamenti, frane, allagamenti, crolli di viadotti, colture andare perse e purtroppo vittime. Dal 2014 al 2018 l'Italia ha subito danni da maltempo per 8 miliardi di euro. L'Europa, attraverso il Fondo di solidarietà, ha aiutato il nostro bel paese con 740 milioni di euro. Aiuti, ma anche ritardi. Solo nel settembre 2019, dopo un anno dagli eventi calamitosi nel Nord Est italiano, la Commissione ha sbloccato 277 milioni di euro. L'Italia però non è solo maltempo. Purtroppo è anche terremoti, come in Molise, Abruzzo, Calabria e Emilia Romagna.

Un quadro estremamente sintetico e drammatico e che non migliorerà nel futuro. L'Italia, per il suo immane patrimonio culturale, ha bisogno più di tutti di velocità nel concedere questa tipologia di fondi. Lo abbiamo chiesto come gruppo ID e lo ribadisco personalmente qui in questa seduta plenaria. Inoltre chiedo maggiori vincoli dei fondi mirati alla manutenzione delle infrastrutture già esistenti.